ma domani, alla stessa ora, la commissione TAXE avrà un'altra importante audizione avremo ospite il Presidente della Commissione Juncker, già una volta a causa delle discussioni sulla crisi greca è saltata questa discussione, che è molto importante per i lavori della nostra commissione, quindi chiedo se si può spostare la votazione alle